Natomiast patrząc na ten okres pomiędzy 2013 r. a obecnym, bez wątpienia nie możemy mieć satysfakcji. Żadnej, podkreślam żadnej. Wspomniani dziennikarze zamordowani na Słowacji, na Malcie czy też zamach w Irlandii, ale także 120 dziennikarzy przetrzymywanych w więzieniach w Turcji to jest stan faktyczny. Z drugiej strony musimy pamiętać jeszcze o jednym elemencie nie wiemy dziś, czego w sieci jest więcej, czego więcej jest w internecie. Czy fake newsów fałszywych informacji, fałszywych przekazów, fałszywych ocen, czy tych prawdziwych, wymagających solidności, profesjonalizmu, prawdziwej pracy?

Wszystkie te elementy muszą się składać na bardziej skuteczne mechanizmy kontroli wolności mediów i prawdy w mediach.